În acest context doresc să subliniez importanța transpunerii la timp și a implementării în mod corect a directivelor europene. Prin urmare, consider că monitorizarea constantă a statelor membre este esențială.

Atât întreprinderile, cât și cetățenii vor putea beneficia de o piață unică îmbunătățită. Cel mai recent tablou de bord al pieței interne arată că doar un număr redus de state membre și au îndeplinit obiectivele de transpunere.